Mai mult, eforturile de reclădire a statului par, prin prisma involuțiilor din ultimele luni, să fi ajuns într un punct mort.

Cred că sunt trei planuri ale crizei haitiene pe care trebuie să acționăm în perioada următoare, altfel eforturile de până acum riscă să fie compromise. Este necesară anunțarea cât mai rapidă a rezultatelor anchetei privind cauzele epidemiei de holeră, pentru a calma furia populației împotriva prezenței ONU. În al doilea rând, trebuie evitată prelungirea provizoratului ce va fi declanșat de finalul mandatului președintelui Préval, la 7 februarie, iar noi alegeri, sub atenta supraveghere internațională, sunt singura soluție viabilă și democratică. Nu în cele din urmă, cred că acest moment de bilanț trebuie să marcheze o cotitură în eforturile de reconstrucție, subminate de ineficiență, întârzieri și interese contradictorii ale unor țări din zonă. Să nu uităm că, din cele 10 miliarde de dolari promise la Conferința donatorilor de la New York, din martie 2010, doar 1,2 miliarde au fost virate până acum, efortul Uniunii Europene deținând o pondere semnificativă. Grijii pentru rezolvarea problemelor milionului de haitieni ce supraviețuiește în taberele de urgență, unde sărăcia, mizeria și violențele sexuale ating proporții îngrijorătoare, suntem datori să îi adăugăm perspectiva pe termen lung a unor investiții durabile în Haiti și un sprijin concret pentru construirea unei structuri statale viabile.